Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, une année déjà s'est écoulée depuis que la Commission européenne a publié son projet pour une union économique véritable et approfondie. Plus d'un an s'est également écoulé depuis que le Parlement européen s'est exprimé, dans sa résolution du 12 octobre 2012, en faveur de l'instauration d'indicateurs de référence en matière sociale, afin de compléter la gamme d'indicateurs économiques analysés pour détecter les déséquilibres macroéconomiques susceptibles d'apparaître au sein de la zone euro. Le Parlement européen ne peut donc que se réjouir de la communication de la Commission européenne, publiée le 2 octobre 2013, dans cette affaire qui concerne l'avenir du modèle social européen, dont nous nous en souvenons le Président Barroso nous avait dit qu'il s'agissait d'un élément de la compétitivité de l'Europe.

Sans les demandes insistantes de ce Parlement et sans l'engagement constant du commissaire Andor au sein du collège, cette communication n'aurait manifestement pas vu le jour. La mise en place d'un tableau de bord permettant d'identifier en amont les divergences sociales au sein de la zone euro marque une avancée significative sur la voie de l'intégration solidaire et le début du rééquilibrage nécessaire entre les politiques économiques et sociales.

Il serait inefficace de les limiter à un nombre d'indicateurs trop restreint qui ne couvrirait pas, par exemple, la question du travail décent, de l'accès à la santé ou au logement.

Quant à leur définition, nous vous proposons d'y associer pleinement les partenaires sociaux, qui ont des choses à dire sur la façon d'observer cette réalité et sur les enseignements à en tirer. Nous vous invitons à le faire de façon très systématique et très engagée.

Or, les chiffres sont là et manifestement, depuis 2010, au sein de la zone euro, comme nous le savons, les stabilisateurs automatiques ont été fragilisés. Il nous faudra sans doute les reconstruire à l'échelle de l'Union européenne et la piste ouverte par la garantie jeunesse pourrait être, si elle était vraiment financée au niveau européen, un moyen de progresser vers une véritable protection sociale européenne. La mise en place de ce stabilisateur automatique est aujourd'hui fragilisée au niveau des États membres, en particulier, dans la zone euro.

mais chaque chose en son temps.